Și eu am votat împotriva acestui raport pentru un singur motiv amendamentul care vizează alegațiile de corupție referitoare la Azerbaidjan. Sunt raportorul Parlamentului pentru Azerbaidjan și, în această calitate, dar și ca om politic, mi e greu să accept că putem face un raport doar motivat de afirmații de presă. Cred că despre corupție trebuie să vorbească justiția, și nu presa.

Cred că acest lucru nu este corect și, din punctul meu de vedere, acest tip de abordare este una care vizează dublul standard și nu are decât o motivație politică și, probabil, puteri străine în spatele aceste afirmații.